Y me sumo, sobre todo, para poner en valor que, del mismo modo en que nos hemos ocupado durante este año de mandato de la legislatura del Parlamento Europeo de la crisis económica en la Unión Monetaria, este es el momento de decir que Europa no se hará ni con mercado interior ni con moneda única, sino con ciudadanos.

Y refuerza los derechos de la ciudadanía el mandato contenido en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea de adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esa adhesión no minora ninguno de los derechos fundamentales que garantizan a los ciudadanos europeos los ordenamientos de los Estados miembros por el hecho de ser ciudadanos de esos Estados miembros. Por el contrario, multiplica, refuerza y hace crecer los derechos que nos corresponden a todos juntos como partícipes y sujetos de un proyecto común. Y quiero poner en valor, como Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que nos hemos ocupado de todos los problemas —que los habrá— de incardinación del Convenio Europeo de Derechos Humanos dentro de esa cultura compartida del refuerzo y garantía de los derechos y la ciudadanía.

de la que deberá ser la garantía judicial de los derechos de la ciudadanía.